Vytváříme tak druhou nejsilnější ekonomiku na světě a měli bychom umět tento potenciál využívat. Přesto zde existují zásadní problémy, např. jednotný trh zboží znamená také jistou neférovost, a proto jsem přivítala iniciativu Komise, která naplnila volání poslanců i některých členských států po jedné kvalitě potravin a zboží.

Tedy opatření, které bude zavedeno tzn., že některé praktiky obchodních řetězců budou považovány za neférové považuji za správné řešení. Další otázkou je volný pohyb služeb, už to tady bylo zmíněno. Volný pohyb služeb by měl být zjednodušován a ne, aby byly budovány nové bariéry, jako je to např.

Osobně chci poděkovat paní komisařce za předložení návrhu e karty, poněvadž jsem ji považovala za velmi dobré zjednodušení služeb pro některé sektory, a bohužel byl to právě EP, který tuto iniciativu Komise prozatím zablokoval.